Et l'annonce des résultats a été suivie par des violences qui ont fait de trop nombreux morts.

Violences, arrestations des militants de l'opposition et même désormais interdiction de voyager de ses leaders, y compris M. Ping. Le silence, voire le soutien implicite de la communauté internationale et en particulier de la France semble donner des ailes à Ali Bongo. C'est pourquoi tout en soutenant la résolution, nous refusons son paragraphe 9. Les Gabonais savent bien malheureusement qu'ils ne peuvent pas compter sur la France et que, loin de jouer un rôle constructif, les gouvernements successifs de mon pays protègent malheureusement, de fait, les intérêts financiers du clan au pouvoir.